Je crois que tous les parlementaires le savent. Car, quand ils ont voté du moins une grande majorité d'entre eux le rapport SURE, ils ont voté pour un budget valable.

Surtout, je crois que, pour notre Parlement, le principal échec est celui qui concerne les ressources propres, car ce qui est, aujourd'hui, mis en perspective, ce n'est ni plus ni moins qu'un renoncement.